Aber was passiert eigentlich in der Fabrik?

Ich glaube, Steuern da haben wir keine Kompetenz sind nicht der richtige Ansatz.